og hefði að sjálfsögðu átt að koma hér til umræðu en það er fyrst nú sem mælt er fyrir fyrsta málinu af þremur í þessari umræðu þessi þingmál miða að því að ná utan um á brotakenndu virkjana og stóriðjustefnu sem nú er við lýði en hvaða þrjú mál eru þetta það er í fyrsta lagi sú rammaáætlun um náttúruvernd sem ég tala hér

gert skylt að bera það undir alþingi þegar veitt eru rannsóknar og nýtingarleyfi vegna virkjana í þriðja lagi er um að ræða tillögu til breytinga á lögum um mat á umhverfisáhrifum þar sem lagt er til að umhverfisráðherra verði að leita samþykkis alþingis fyrir nýtingu íslenska ákvæðisins samkvæmt kyoto bókuninni eins og ég sagði er þetta tilraun okkar til að ná utan um þessa brotakenndu virkjana og stóriðjustefnu sem nú er rekin og þennan málaflokk sem einkennist mjög af

með þessum þingmálum viljum við freista þess að ná tökum á þessum málaflokki þetta stjórnleysi sem ríkir í málaflokknum er nokkuð merkilegt virðulegur forseti vegna þess að eins og allir vita hefur hæstvirtur iðnaðarráðherra sagt að tímabili virkrar stóriðjustefnu sé lokið og nú sé málið í höndum kaupenda og seljenda á raforku það er í höndum álfyrirtækja og orkufyrirtækja og svo sveitarfélaga hvað þýðir þetta í raun hvað þýðir þetta að tímabili virkrar stóriðjustefnu sé lokið þetta þýðir einfaldlega það að stjórnvöld hafa afsalað sér ábyrgð á málaflokknum eins einkennilega og það hljómar þá hafa stjórnvöld ákveðið að fela álfyrirtækjunum og orkufyrirtækjunum stefnumótunina í þessum málaflokki venjulega er það þannig að stjórnvöld marka stefnuna síðan geta þau eftir atvikum falið einkaaðilum framkvæmd stefnu sem byggir á mjög skýrt afmörkuðum lögum og reglum en nú er þessu alveg öfugt farið stjórnvöldin hafa afsalað sér stefnumótunarvaldinu í hendurnar á þessum aðilum úti á markaðnum en síðan eru það jafnvel fyrirtæki í eigu hins opinbera sem eru jafnframt að framfylgja þeirri stefnumótun sem þar á sér stað það er búið að hafa alger endaskipti á þessum hlutum virðulegi forseti og þess vegna er það algert ábyrgðarleysi af hæstvirtur iðnaðarráðherra og ríkisstjórninni allri þegar hún segir að tímabili virkrar stóriðjustefnu sé lokið henni komi þetta ekki lengur við það er algert ábyrgðarleysi á mjög mikilvægum málaflokki sem hefur afgerandi

þessum málum er fyrir komið að það verði núna tekið í taumana og það verði reynt að ná utan um málaflokkinn og beita þeim stjórntækjum sem við höfum til þess samfylkingin hefur farið í gríðarlega mikla umræðu á

umhverfisvernd og þessi þrjú frumvörp eða þingsályktun og tvö frumvörp sem ég minntist á áðan eru afurð þessarar umræðu og stefnumótunar og ég fullyrði það virðulegi forseti að enginn þingflokkur hefur verið eins iðinn við að leita lausna í þessum málaflokki eins og samfylkingin hefur verið við höfum ekki bara skoðanir á málaflokknum heldur höfum við litið á það sem skyldu okkar að benda á færar leiðir til að takast á við hann við birtum í sumar tillögur okkar sem við kölluðum fagra ísland og fagra ísland er í rauninni áætlun um hvernig eigi að takast á við þennan málaflokk ég sagði virðulegi forseti að það væri mikilvægt að taka í taumana og ég tel að til þess að við getum náð utan um þetta og tekið raunverulega í taumana þurfi að fresta þeim stóriðjuframkvæmdum sem nú eru fyrirhugaðar á næstu árum og þar er ég auðvitað að vísa til áforma um stækkunina í straumsvík og álver í helguvík fyrir því eru ýmsar ástæður virðulegi forseti

og vestfjörðum sem nemur sex prósent það er mikil þensla á suðvesturhorninu það eru háir vextir sem því fylgja og það er verðbólga og hvort tveggja dregur mátt úr landsbyggðinni og bitnar á heimilunum í landinu ekki síst

og koma á þannig jafnvægi þannig vaxtastigi koma verðbólgunni niður á það stig að hér geti byggst upp með eðlilegum hætti og aðstæður séu þá í þágu atvinnulífsins almennt og heimilanna í landinu í öðru lagi kalla þessar stóriðjuframkvæmdir á suðvesturhorninu á virkjanir á svæðum sem ekki hafa enn verið metin út frá náttúruverndarsjónarmiði og bendir allt til þess að verulega verði gengið á ýmis náttúrugæði f þessum sökum þá kemur rammaáætlunin til sem ég er að tala fyrir í þriðja lagi blasir við að verði fram haldið sem horfir þá verði allir okkar helstu virkjanakostir nýttir í þágu áliðnaðarins sem er mengandi stóriðja og stefnir nú þegar fram úr þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem við undirgengumst með kyoto bókuninni það hefur verið tekið saman virðulegur forseti meðal annars af merði árnasyni og má finna það á hans heimasíðu að bara stækkunin í straumsvík stefnir fram úr íslenska stóriðjuákvæðinu sem svo hefur verið kallað samkvæmt kyoto samningnum losun frá verksmiðjunum í grundartanga á reyðarfirði og svo í straumsvík að það nemur sextán hundruð fjörutíu og tvö þúsund tonnum á ári sem er fjörutíu og tvö þúsund tonnum meira heldur en stóriðjuákvæðið leyfir þannig að bara með stækkuninni í straumsvík til viðbótar því sem þegar er komið er stefnt fram úr kyoto bókuninni og íslenska ákvæðinu það liggja fyrir virðulegi forseti og þess vegna er enn mikilvægara en ella að taka í taumana það liggja fyrir núna umsóknir um rannsóknarleyfi á sextán stöðum á landinu með það fyrir augum að kanna virkjunarkosti á þessum stöðum þetta rennir enn stoðum undir mikilvægi þess að menn taki nú í taumana og nýti þau tæki sem þeir hafa og fresti þeim áformum öllum sem uppi eru núna um þessi álver á suðvesturhorninu ég mæli fyrir eins og ég sagði einum þætti þessa máls sem er tillagan um rammaáætlun á sviði náttúruverndar þetta er einn liður málsins en þetta er kannski sá mikilvægasti vegna þess að þarna erum við að takast á við það verkefni að tryggja rétt náttúruverndar í skipulagi og við landnýtingu og tryggja nú þegar vernd ákveðinna svæða sem við teljum að geti verið í hættu ef svo heldur áfram inni í tillögum okkar um fagra ísland voru líka tillögur um að gera langtímaáætlun um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og síðast en ekki síst tillaga um að auka áhrif almennings og réttarstöðu í umfjöllun um umhverfismál tillagan sem ég mæli fyrir sem er um rammaáætlun um náttúruvernd felur það í sér að umhverfisráðherra verði falin gerð slíkrar rammaáætlunar fyrir landið allt og í þessari áætlun komi fram tillögur um skipulag verndarsvæða og áætlun um virka verndun þeirra við erum þeirrar skoðunar að lagastoð náttúruverndar sé veikburða og mikilvægum rannsóknum á verðmætum náttúrusvæðum sé mjög ábótavant umsjón með rannsóknum sé ekki alltaf í höndum réttra aðila og heildarsýn yfir okkar náttúrusvæði skorti það má segja að á undanförnum árum hafi náttúra íslands átt í vök að verjast og við þessar aðstæður er hætta á því virðulegi forseti að þjóðin glati um alla framtíð verðmætum náttúruperlum sem ekki eru einasta mikilvægar í sjálfu sér heldur einnig fyrir menninguna sjálfsmynd þjóðarinnar og ímynd landsins með gerð rammaáætlunar um náttúruvernd verður vonandi loks hægt að ljúka öflun nauðsynlegra grunngagna til að hægt sé að leggja mat á verndargildi svæða á landinu öllu en það hefur mjög skort á þessi gögn og ég var að glugga í það virðulegur forseti rannsóknaráætlun sem

áætlun á stofnuninni um fimm ára rannsóknarverkefni og töldu sig þurfa til þess um tuttugu milljónir á ári virðulegur forseti til þess að gera þetta til þess að ljúka þessari rannsóknaráætlun þarf að tala þarna um hundrað milljónir króna og ef við hugsun til þeirra miklu fjármuna sem varið er í meðal annars hefur verið varið á undanförnum árum í markaðssetningu sem tengist stóriðjuframkvæmdum þá eru þetta auðvitað ekki miklir fjármunir og hefði auðvitað þurft að vera hægt að vinna þetta á skemmri tíma í rammaáætlun um náttúruvernd teljum við að eðlilegt væri að skipta náttúrusvæðum í þrjá meginflokka eftir verndargildi í fyrsta lagi væri svæði þar sem talið væri hafið yfir allan vafa að vernd er nauðsynleg í samræmi við alþjóðlega matskvarða sem lagaðir hafa verið íslenskum aðstæðum og slík svæði þyrfti að friða lögum samkvæmt þetta mætti virðulegur forseti kalla virka vernd annar flokkur svæða nyti síðan sérstakrar verndunar sem kalla mætti biðvernd það eru svæði sem þarf að rannsaka betur og eða talið er að komi til annarrar nýtingar að heild eða hluta þriðji flokkurinn nyti síðan lágmarksverndar núverandi lagaramma á þeim svæðum gæfist eftir aðstæðum kostur á ýmissi annarri nýtingu en verndarnotkun og tillagan sem lýst er hér er ekki ólík vatnsfallalögum norðmanna markmið þessarar rammaáætlunar um náttúruvernd er auðvitað að ná sátt um þau svæði sem njóta skulu verndar en um leið skýrast línur um hvar ráðast megi ráðast í framkvæmdir þannig kallast þessi tillaga á við rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma sem verið hefur í vinnslu á vegum iðnaðarráðherra í allnokkur ár en á eftir að koma til kasta þingsins og þingmenn eiga eftir að taka afstöðu til þeirrar forgangsröðunar sem í þeirri rammaáætlun var framkvæmdir í náttúru landsins valda oft og tíðum óafturkræfum spjöllum en það gerir verndun hins vegar ekki því er rammaáætlun um náttúruvernd ætlað að vera stefnumótandi grundvallarskjal við gerð landskipulags og aðalskipulags á sveitarstjórnarstigi það er mikilvægt virðulegi forseti að slíkt grunngagn sé til þegar sveitarfélögin meðal annars vinna að sínu aðalskipulagi þannig að það sé ekki undir hælinn lagt að mikilvæg náttúrusvæði hvaða meðhöndlun þau fá í aðalskipulagstillögum einstakra sveitarfélaga álætlunin eins og við leggjum hana upp er ætlað að vera grundvöllur sátta og samstöðu um verndun og nýtingu íslenskrar náttúru en til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að þangað til niðurstöður áætlunar liggi fyrir verði allar umsóknir um rannsóknar og nýtingarleyfi til virkjanaframkvæmda háðar samþykki alþingi og það er þingmál númer tvö sem ég nefndi áðan síðan teljum við líka mikilvægt eins og ég nefndi áðan sem er okkar þriðja þingmál að ákvörðunarvald um nýtingu losunarheimilda samkvæmt íslenska ákvæðinu svokallaða í kyoto bókuninni verði einnig fært til alþingis þarna náum við tökum á með þríþættum hætti það er rammaáætlunin það er að færa rannsókna og nýtingarleyfin til alþingis og í þriðja lagi að færa ákvörðun um nýtingu á íslenska ákvæðinu einnig til alþingis en til þess að við getum náð utan um þetta virðulegi forseti er alger forsenda að þessum stóriðjuframkvæmdum sem nú eru fyrirhugaðar í straumsvík og helguvík verði frestað á næstu árum